Und hier geht es wirklich um eine entscheidende Zukunftsfrage für die Menschheit, deshalb begrüße ich diese Entschließung, meine aber auch, dass wir uns viel intensiver damit beschäftigen müssen. Wasser ist nicht nur eine Quelle des Lebens, es kann auch eine Quelle des Todes sein, nämlich Kriege auslösen oder mörderische Konflikte, wenn es knapp wird. Und deshalb ist es dringend notwendig, dass wir dafür sorgen, dass wie die Kollegin Băsescu gesagt hat ein entsprechendes Wassermanagement eingeführt wird. Vor allem müssen beim Wasser Privatisierungsfantasien, so sehr ich für soziale Marktwirtschaft bin, eine Grenze gesetzt werden. Hier handelt es sich wirklich um ein öffentliches Gut, das der gesamten Menschheit gehört. Deshalb habe ich auch hier für einen entsprechenden Änderungsantrag gestimmt. Wir müssen aufpassen, das Wasser nicht zum Spekulationsobjekt oder zum Erpressungsgegenstand wird.